þúsund og níu hún er um breytingu á viðauka e e s samningsins um neytendavernd og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og evrópuráðsins númer tvö þúsund og átta fjörutíu og átta e b um lágmarkssamninga fyrir neytendur meginmarkmiðið er að frekari sameining markaða og aukin vernd fyrir neytendur meginreglur þessarar tilskipunar eiga að gilda í öllum aðildarríkjum og eiga að auðvelda neytendum að nýta sér þjónustu erlendra banka með staðlaðri framsetningu á upplýsingum sem eiga að vera samanburðarhæfar verður markaðurinn gerður gagnsærri fyrir neytendur og fyrirtæki þessi tilskipun eykur skyldur þeirra sem veita lán til muna hvað varðar upplýsingar um ráðgjöf bæði fyrir og eftir samningsgerð þetta eins og fyrra málið sem ég mælti fyrir var tekið með stjórnskipulegum fyrirvara og tillagan felur það í sér að alþingi aflétti þeim fyrirvara ég legg til virðulegi forseti að þessum tillögum verði að umræðu lokinni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar